á þingskjali sex hundruð níutíu og fjögur hef ég leyft mér ásamt háttvirtum þingmanni ágústi ólafi ágústssyni og lúðvíki bergvinssyni að flytja breytingartillögu við þetta frumvarp sem hér er á dagskrá um tekjuskatt og eignarskatt þessi tillaga er flutt í tengslum við það að við vorum að samþykkja hér við aðra umræðu um þetta mál breytingartillögu sem felur í sér að heimgreiðslur til foreldra sem ekki nýta sér leikskólavist fyrir börn sín eða þjónustu dagmæðra að heimgreiðslur til þeirra sem eru sennilega um þrjátíu þúsund krónur á mánuði séu undanþegnar skattskyldu það kom fram í umræðum í nefndinni um þetta mál meðal annars frá ríkisskattstjóra og í umsögn hans að það væru mér aðrar greiðslur núna sem gætu fallið undir það sama ef það ætti að fara að opna fyrir slíka undanþágu á skatti á slíkum styrkjum og greiðslu meðal annars var nefnt og það er auðvitað það nærtækasta að undanþegið skatti séu einnig greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlegra fatlaðra barna einnig nefndi ríkisskattstjóri greiðslur í almannatryggingakerfinu í því sambandi og voru þar sérstaklega nefndar umönnunargreiðslur sem eru greiddar vegna elli og örorkulífeyrisþega þar sem ríkisskattstjóri telur hér sé um eðlislíkar greiðslur að ræða út á það gengur þessi breytingartillaga fyrst búið er að opna fyrir þetta í skattkerfinu að leggja til hér við þriðju umræðu að greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna fái hliðstæða meðferð eins og styrkgreiðslur eða heimgreiðslur sem við höfum rætt um hér þetta eru eðlislíkar greiðslur og ekkert sem réttlætir að þessar greiðslur fái aðra meðferð í skattkerfinu en heimgreiðslurnar við erum að tala hér um jafnræði og ég tel að að það sé hreinlega brot á jafnræðisreglunni ef þessar greiðslur eru ekki með líkum hætti undanþegnar skatti ég trúi því varla að framsóknarmenn hér ætli virkilega að greiða atkvæði gegn þessari tillögu ég trúi því á sjálfstæðismenn en ég trúi því ekki á framsóknarmenn hér inni í þessum sal að þeir ætli að fara að greiða atkvæði gegn þessari